Den darf man auch nicht vergessen.

Deshalb wünschen wir zuerst, und das war bereits auch in der Entschließung von 2009 drin, dass die EU initiativ wird. Die IMO mit allem Respekt ist für uns zu lahm und zu langsam. Wir müssen initiativ werden.

Wir müssen also das Problem anpacken, mehr Initiative auf EU Ebene zeigen, um das dann auch auf die internationale Bühne zu bringen. Das ist, was wir erwarten. Das ist auch, was wir mit den anderen Ausschüssen problemlos zusammen diskutieren wollen.